Het zijn dit soort problemen, zoals het plastic afval in onze omgeving, die mij hebben gemotiveerd om überhaupt de politiek in te gaan.

En dan komt de politiek in beeld en die kan dit.

En daarvan komen er zoveel op straat terecht en uiteindelijk in zee en in het water, dat 70 van al het plastic afval in de Noordzee komt van deze plastic tasjes. 70, niet een beetje, neen, driekwart van al het plastic afval komt van deze plastic tasjes. Er wordt in de hele wereld bijna geen zeevogel gevonden, waar geen plastic in de maag zit. Dat is het probleem. En misschien kan iemand mij uitleggen wat voor een politieke ideologie dat probleem niet zou willen oplossen?

En kan iemand mij uitleggen welk economisch belang zo astronomisch is, dat je dit probleem niet zou willen oplossen? Ik zou het niet weten.

Binnen drie maanden tijd werd in een paar steden het plastic afval van die tasjes met 80 verlaagd. En het mooie is dat 90 van de ondervraagden, de burgers, waar wij het uiteindelijk allemaal voor doen en die zo dadelijk op ons moeten stemmen, heel graag wilden meewerken om nog meer te doen om het probleem van het plastic afval via deze plastic tasjes aan te pakken.

En de Europese bevolking wil bijna unaniem dat wij dat ook doen. Volgens mij hebben wij als politici niets meer te wensen. Dit is bijna een natte droom voor de politicus, dus laten wij dat dan ook oplossen.

En laten wij dan na de verkiezingen in mei zo snel mogelijk met de Raad rond de tafel gaan zitten om zo snel mogelijk dit probleem van die honderd miljard plastic tasjes uit Europa te krijgen.